Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich bin wie Sie betroffen, nicht nur in meiner Funktion als Kommissar, auch als Bürger, wenn man sieht, wie hier Natur für viele Jahre gestört und zerstört wird. Wer betroffen ist, muss trotzdem nüchtern bleiben, kühlen Kopf bewahren, Hektik und Hysterie

War es der Mensch, der versagt hat? Ich traue der amerikanischen Regierung und der Öffentlichkeit Amerikas zu, mit der gleichen Gründlichkeit aufzuklären, wie unser Interesse an Aufklärung der Ursachen hier in Europa besteht. Ich glaube auch, dass die Bevölkerung in den Vereinigten Staaten von Amerika mit der gleichen Betroffenheit und Gründlichkeit erwartet, dass man Konsequenzen zieht. Insoweit habe ich Vertrauen in das Industrieland Amerika und seine technischen Kompetenzen und seine Demokratie. Zweitens Wir müssen den Weg weg vom Öl gehen.

Ich bin Vielfahrer und dienstlich auch Vielflieger. Am Wochenende fliegen wieder Hunderttausende in den Süden, verbringen ihre Pfingstferien auf Mallorca. Und für Griechenland und Spanien wird gesagt, nur Tourismus kann die wirtschaftliche Krise lösen.

Wir konsumieren Öl, wir alle, Sie und ich. Mir scheint, dass auch dieser heere Saal, das Hohe Haus, nicht gerade energetisch gebaut worden ist. Es sind mehr Neonröhren als Abgeordnete heute Abend da. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach wissen müssen, wir brauchen noch viele Jahre viel Öl und müssen trotzdem mit allem Ehrgeiz den Weg raus aus dem Öl gehen

Da sagen Gutachten, dass man in vier Jahrzehnten bis zu 80 unseres Energiebedarfs jenseits der fossilen Energie und damit auch jenseits von Öl gewinnen kann. Da ist die Elektromobilität eine Chance. Aber noch viele Jahre wird die Mehrzahl der Fahrzeuge nicht durch Strom betrieben, sondern durch Öl in Form von Diesel und Benzin. Klar ist, wer in der Nordsee und wer im Golf von Mexiko nach Öl bohrt, will damit seine Abhängigkeit von manchen Ländern mindern. Denn ansonsten hätten wir ohne eigene Vorkommen eine noch größere Abhängigkeit von OPEC Staaten und von Ländern, die nicht immer nur demokratisch geprägt sind. Es gibt einen entscheidenden Unterschied In der Nordsee wird in einer Tiefe von etwa 150 bis 200 Metern gebohrt.

Im Golf von Mexiko ist der Mensch im Grunde weit weg von der Gefahrenquelle, weit weg von der technischen Sicherheit. Ich vertraue auch unseren Mitgliedstaaten.

Und in der bestehenden Partnerschaft der Europäischen Union und unserer Behörde EMSA mit den nationalen Sicherheitsteams haben wir ein hervorragendes, hohes Niveau einer kooperativen Sicherheit zwischen der Europäischen Union und unseren Mitgliedstaaten, die Anrainerstaaten sind. Wir haben natürlich auch bei Nord Stream die Frage der Sicherheit zu prüfen gehabt. Da gab es komplexe Sicherheits und Genehmigungsverfahren, die wurden alle durchgeführt, und ich möchte sagen, dass Nord Stream mit Wahrscheinlichkeit die modernste und sicherste Gasleitung der Welt werden wird. Es gibt auch entscheidende Unterschiede.

Jeder von uns in Politik und Gesellschaft muss ihn gehen. Und auf dem Weg dorthin und in der Zwischenzeit müssen wir prüfen, ob unsere Sicherheitsstandards und Gesetze und Richtlinien und Sicherheitsteams höchstes Niveau bedeuten.

Wir werden Ihnen gerne im Herbst, wenn wir die Ursachen kennen, wenn wir die Antworten haben, wenn wir unsere Energieunternehmen streng befragt haben, Weiteres berichten. Ich glaube, dass den Energieunternehmen der Ernst der Lage durchaus bewusst ist. Und ein abschließender Punkt Haftungsgrundlagen für Schadenersatz gibt es

Und auch im europäischen Umweltrecht und unseren nationalen Umweltregeln ist die Haftungsfrage, die Frage der Schadensverursachung und des Schadenersatzes klar. Auch dies wird die Vorsorge mit Sicherheit verstärken. Ich gehe davon aus, dass wir in wenigen Wochen wissen, ob wir bei uns gesetzlichen oder technischen Handlungsbedarf haben, dann berichten wir dem Hohen Haus gerne erneut.